Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero animar a la Comisión a que concluya las evaluaciones de la Garantía Juvenil con realismo, con independencia y con objetividad para poder conseguir el mejor resultado de un programa fundamental para el futuro laboral de muchos jóvenes y el prestigio institucional de la Unión cuando más lo necesita. Hay que asegurarse de que sean las instituciones competentes en políticas activas de empleo las que asuman la gestión de los fondos. En España, la competencia es regional, —por ejemplo, en el País Vasco— y el reparto es totalmente incongruente. Además, el Gobierno español ha creado un registro específico para los llamados ninis tan complejo y opaco que parte de los fondos que deberían haber financiado programas activos de empleo se han dedicado a crearlo, gestionarlo y difundirlo, duplicando claramente servicios ya existentes y maquillando, de paso, el impacto real del desempleo. Me gustaría preguntarle, señora Comisaria, si la Comisión es consciente de estos problemas y si están planteando ustedes alguna estrategia para poder corregirlos.